To jest również historia buntu, bo gdy internauci wyszli na ulice, to rozpoczęło się coś, czego ci panowie za zamkniętymi gabinetami nie przewidywali. I potem zaczęła się historia strachu przed tą ulicą, a jak się zaczął strach, to zaczęła się ucieczka od ACTA. Rządy zaczęły się wycofywać mówić Myśmy nigdy właściwie nie chcieli, nie wiedzieliśmy, myśleliśmy że to chodzi o trampki, a nie o wolność, o tenisówki, które są podrabiane. W związku z tym chcę ostrzec tych wszystkich, którzy bocznymi drzwiami będą usiłować wprowadzić zmiany dotyczące wolności w internecie nie róbcie tego, bo to się nie opłaca. Taki bunt może się powtórzyć. Jeśli chcecie mówić mądrze o wolności w Internecie, to zróbcie to w sposób otwarty. ACTA umrze jako sierota, a wszystkie problemy pozostaną.